Señor Presidente, los grandes esfuerzos y los sacrificios para garantizar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas y las reformas estructurales emprendidas en los dos últimos años están dando sus frutos. Sin embargo, la recuperación de la crisis todavía es extremamente frágil y persisten retos y preocupaciones. A nuestro juicio, para salir de la crisis son necesarias, al menos, cinco cuestiones una consolidación fiscal diferenciada, más flexible y que favorezca el crecimiento reformas estructurales que nos hagan competitivos y nos permitan crecer y crear empleo seguir avanzando en la integración europea y adoptar más reformas a escala europea ―en este sentido es vital avanzar con rapidez en la unión bancaria y en el desarrollo del mercado interior y a este respecto hay que decir, en contra de algunas cosas que se han manifestado aquí, que nos parece que los preacuerdos son absolutamente esperanzadores abordar con decisión la situación del empleo, especialmente de los jóvenes, y que los fondos para la garantía juvenil estén disponibles ya y resolver los problemas de crédito y liquidez que afectan a las pequeñas y medianas empresas. De este Consejo Europeo debe salir un acuerdo fundamental para la consolidación de la recuperación de la crisis, la unión bancaria. Urge, Señorías, cerrar un acuerdo sobre un fondo único de resolución y una autoridad única, que podría ser el Consejo o la Comisión. Celebro, Señorías, que el Consejo Europeo vaya a abordar en profundidad un debate sobre el futuro de la política europea de seguridad y defensa. La Unión no tendrá una política exterior completa hasta que no haya desarrollado plenamente capacidades operacionales en materia de defensa. Es preciso un liderazgo fuerte, generoso, de los Estados miembros a fin de poder poner en común nuestras capacidades en favor de objetivos compartidos y viables, evitando así duplicidades y carencias. Es preciso, además, Señorías, mejorar en la complementariedad de las acciones civiles y militares de la Unión, a fin de ganar en capacidad de reacción, eficiencia, eficacia y visibilidad, dotando así a la Unión Europea de credibilidad como proveedor de seguridad y estabilidad regional y global.